brottvísun af heimili til æðra dóms lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili númer áttatíu og fimm tvö þúsund og ellefu öðluðust gildi þrítugasta júní síðastliðinn í fyrstu málsgrein fimmtándu grein laganna er vísað til þess að um meðferð mála samkvæmt lögunum fyrir héraðsdómi gildi ákvæði fimmtánda kafla laga um meðferð sakamála eftir því sem við á þá er í átjándu grein laganna kveðið á um að ákvæði laga um meðferð sakamála gildi um málsmeðferð samkvæmt lögunum eftir því sem við á

heimild til að kæra úrskurðinn til hæstaréttar

átjándu grein þeirra falli hinn kærði úrskurður ekki undir neina af kæruheimildum hundrað nítugasta og aðra grein laga um meðferð sakamála og slík heimild yrði heldur ekki fundin annars staðar í lögum var málinu vísað sjálfkrafa frá hæstarétti ljóst er

frumvarpi þessu lagt til að lögunum verði breytt á þá leið að í þeim verði að finna sérstaka kæruheimild að því er varðar úrskurði héraðsdóms um nálgunarbann og eða brottvísun af heimili til æðra dóms gert er ráð fyrir að kæruheimildin taki jafnt til úrskurða þar sem fallist hefur verið á slíka kröfu eða henni hefur verið synjað er þá ráðgert að sömu reglur gildi um slíka kæru þar á meðal um fresti formaður hennar efni og meðferð og kæru úrskurðar héraðsdómara samkvæmt lögum um meðferð sakamála samanber þrítugasta kafli laganna hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og